Voilà une perspective qui peut permettre cette politique de plein emploi. Deuxièmement, nous étions avec Jacques Delors et le Président Buzek, il y a quelques semaines, à Bruxelles pour proposer une grande politique énergétique communautaire. Puis, troisièmement, la taxe sur les transactions financières.